Nagyon fontos az, hogy az Európa Tanács, amelynek évtizedek óta kialakult működő és az Emberi Jogi Bíróság által ellenőrzött mechanizmusa van, és az Európai Unió ennek részese lesz. Régóta mondom, hogy nagyon nagy gond az emberi jogi védelemben és a kisebbségvédelemben Európában, hogy az Európa Tanácsnak van működő emberi jogi és kisebbségvédelmi rendszere, de az igazi politikai súlya Európában az Uniónak van. Nagyon szeretném fölhívni arra a figyelmet, amiről Gál Kinga jelentéstevő kiváló jelentésében szólt, az eseti, a precedensjog, a case low, az számos esetben olyan fontos fogódzót ad a kisebbségvédelemben, amivel az Unió nem rendelkezik. És megerősíteném azt, amiről Sógor képviselő úr beszélt.